forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um grunngerð landupplýsinga en frumvarpið tengist aðild íslands að evrópska efnahagssvæðinu evrópusamþykktið samþykkti í maí tvö þúsund og sjö tilskipun tvö þúsund og sjö e b um notkun á miðlun landupplýsinga sem verið hefur nefnd imspayer tilskipunin grundvallast á svonefndri grunngerð fyrir landupplýsingar sem gert er ráð fyrir að aðildarríki komi á fót hjá sér er slík grunngerð mikilvægur þáttur til að virkja almenning sem og grundvöllur að skilvirkari stjórnsýslu svo sem við ákvarðanatöku og stefnumörkun grunngerð landupplýsinga hefur ekki verið byggð formlega hér á landi þó svo mikil vakning hafi orðið í málaflokknum á undanförnum árum og margt áunnist sem kemur til með að nýtast við að innleiða imspayer hér á landi tilgangur tilskipunarinnar er fyrst og fremst að samræma og samnýta opinbera landupplýsingar og svo einnig helst í þágu umhverfismála þannig verður hægt að skiptast á landupplýsingum innan lands sem utan en meginforsenda þess er að gögnin séu samræmd og samnýtanleg þá eru settar reglur með tilskipuninni um hvernig skipulagi upplýsingamiðlunar og aðgengi að landupplýsingum skuli vera háttað þó svo að innsæi tilskipunarinnar snúi fyrst og fremst að umhverfismálum er það markmið laganna til framtíðar að sem flestar landupplýsingar verði hluti af hinni nýju grunngerð landupplýsinga markmið frumvarpsins er að tryggja að byggð verði upp grunngerð landupplýsinga á vegum stjórnvalda og henni við haldið í þeim tilgangi að tryggja aðgengi yfirvalda og almennings að landupplýsingum á íslandi með þessum hætti á að tryggja annars vegar að þeirra grunngagna sem aflað sem samfélagið þarf á að halda og hins vegar að þessi gögn verði aðgengileg og öllum opin meðal annars í þeim tilgangi að koma í veg fyrir tvíverknað og skörun í öflun opinberra gagna mikilvægt ákvæði frumvarpsins er svonefnt landupplýsingagátt sem landmælingum er falið að starfrækja í gegnum þessa landupplýsingagátt á að veita aðgengi að landupplýsingum og upplýsingum um þær og skal hún vera opin og aðgengileg öllum meðal þeirrar þjónustu sem verður aðgengileg í gegnum gáttina er lítil gagnaþjónusta sem gerir það kleift að leita að landupplýsingum og þjónustu vegna þeirra þá verður um

samkvæmt frumvarpinu bera þau stjórnvöld sem hafa landupplýsingar í umsjá sinni þá frumskyldu að sjá til þess að gögn verði í samræmi við kröfur þær sem gerðar verða á grundvelli laganna og reglugerðar með stoð í þeim einnig ber stjórnvöldum að gera landupplýsingar sínar aðgengilegar í gegnum áðurnefnda landupplýsingagátt þá er gert ráð fyrir því að aðrir en stjórnvöld það er einkaaðilar geti tengt landupplýsingar sínar við landupplýsingagáttina landmælingum íslands er ætlað veigamikið hlutverk við framkvæmd laganna meðal annars með því að sjá alfarið um rekstur landupplýsingagáttarinnar þá skal stofnunin einnig vera stjórnvöldum til ráðgjafar til að skyldum samkvæmt lögum sé fullnægt gerð tillagna um að sett verði á fót samræmingarnefnd vegna landupplýsinga er þetta nýmæli og ekki gerð krafa um slíka nefnd samkvæmt imspayer tilskipuninni verður hlutverk nefndarinnar að móta stefnu í landupplýsingamálum sem og að vinna aðgerðaráætlun fyrir stjórnvöld við að innleiða grunngerð landupplýsinga á íslandi virðulegur forseti ég hef rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar